Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Commissaire, chers collègues parlementaires, au nom du Conseil, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de l'occasion qui nous est donnée d'évoquer les travaux préparatoires menés au sein du Conseil en vue du prochain Conseil Européen. Ce Conseil européen aura un ordre du jour chargé, son point central sera sans aucun doute la gouvernance économique.

Ce rapport contient des recommandations, des propositions concrètes importantes devant nous permettre d'opérer un saut qualitatif dans la gouvernance économique européenne. En particulier, ses recommandations visent à améliorer la discipline fiscale, élargir la surveillance économique, approfondir et élargir la coordination, renforcer le cadre de gestion de crise et renforcer les institutions.

Nous espérons que le Conseil européen pourra évidemment les endosser afin de permettre à la Commission, au Parlement, au Conseil, de rapidement avancer sur ces sujets ô combien importants. Cela enverrait en tout cas un signal positif quant à notre intention de prendre les mesures pour répondre au défi économique important auquel nous sommes confrontés. Il est vrai que certains ont posé la question d'autres options allant plus loin que ces recommandations et allant au delà du cadre des traités. Il s'agit de questions comme la suspension du droit de vote ou l'introduction de nouvelles règles de vote comme la majorité renversée. Ce ne sont évidemment pas des questions faciles, ni sur le plan technique ni sur le plan politique.

De manière générale, il est important que Séoul marque une accélération des efforts de mise en œuvre du cadre défini pour promouvoir une croissance plus forte, durable et équilibrée. En particulier, il faut répondre aux grands déséquilibres économiques mondiaux qui font peser un risque sur la croissance. Depuis 2008, avec l'arrivée de la crise et la réponse qui a été apportée, c'est à dire depuis la montée en puissance finalement du G20, les choses ont changé radicalement. La raison en est très simple la pertinence. La nature même de beaucoup de décisions qui ont des conséquences directes sur nos concitoyens est passée dans l'espace de quelques mois du niveau local, voire national, au niveau international. La globalisation nous oblige désormais, pour la plupart des questions, à agir en même temps au niveau européen et au niveau international. Nous savons tous que l'Union européenne a eu besoin d'un certain temps pour trouver un accord sur un nouveau traité qui était aussi censé renforcer le rôle de l'Union sur la scène internationale. Cela nous a pris carrément les 10 dernières années pour nous en doter mais il a suffi des 10 derniers mois pour nous rendre compte de toute son importance. Le G20 a fait preuve d'un certain succès depuis son début mais je crois que l'épreuve la plus dure, l'épreuve la plus importante, est celle qui l'attend dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, lorsque nous serons appelés à faire face au risque sérieux de perdre ce qu'en anglais on appelle le momentum L'Union européenne est en train de se préparer à deux rencontres importantes, toutes les deux en Corée, la première dans deux jours. C'est la rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, et la seconde, le sommet du G20 à la mi novembre. En termes de substance, la contribution de l'Union a une croissance forte, durable et équilibrée qui est fondée sur 1 des plans de consolidation fiscale growth friendly et différenciés, 2 la stratégie Europe 2020 pour les réformes structurelles nécessaires en vue de soutenir, en particulier, la création d'emplois, 3 le programme de réforme du secteur et des marchés financiers, 4 le renforcement de la gouvernance économique de l'Union. Sur ce dernier point, au sommet de novembre, nous pourrions présenter les résultats de la task force une fois adoptés par le Conseil européen.

Clairement, chacun doit faire sa part et montrer une réelle bonne volonté de contribuer au framework for growth La bataille contre le protectionnisme ne se gagne pas une fois pour toutes mais en gardant un certain niveau d'alerte global, jour après jour. Pour le reste, alors que le travail des organes techniques, comme par exemple le Financial Stability Board présidé par Mario Draghi, avance favorablement et que l'intégration globale, notamment sur certains sujets, va me semble t il dans le bon sens, il est aussi important d'aboutir à une réforme durable du Fonds monétaire international. Les Européens sont prêts à maintenir les engagements déjà pris dans le passé, notamment à Pittsburg, l'année dernière, pour faire en sorte que le nouveau FMI soit plus représentatif de la nouvelle réalité économique internationale et, donc, qu'il n'y ait plus de rôle et de voie pour les économies émergentes. Mais je veux être clair là dessus on ne peut pas s'attendre à ce que l'Europe fasse seule toute les concessions en la matière.

Nous avons déjà fait connaître notre disponibilité concrète, en termes de représentation, de gouvernance et de quote part. Nous croyons qu'il s'agit d'une bonne base pour arriver à trouver un compromis. Donc, que personne ne dise que c'est la faute de l'Europe si rien ne bouge en la matière. En tant qu'Union, nous avons négocié entre nous sur tout cela et sur un certain nombre de questions clés, de termes de références pour la rencontre des ministres des finances du G20 qui aura lieu cette semaine encore, et ce pour faire en sorte que les Européens non seulement parlent d'une seule voix mais aussi se focalisent sur la défense et la promotion de ce qui représente leurs intérêts les plus importants. La Présidence et la Commission feront tout ce qui est en leur pouvoir, en leur capacité, pour défendre et soutenir ces intérêts dégagés de notre position commune, laquelle est le résultat du travail de plusieurs mois et de tous les États membres. Pour ce qui est du climat, l'intention a priori n'est pas d'avoir une discussion approfondie au Conseil européen, le Conseil environnement ayant déjà, le 14 octobre dernier, adopté un texte très complet de conclusions fixant la position européenne. Il devient toujours plus urgent de progresser dans la mise en place d'un régime ambitieux de lutte contre le changement climatique pour l'après 2012 et, à cette fin, l'Union européenne continue de défendre une approche par étape qui s'appuie sur le protocole de Kyoto et les résultats de la Conférence de Copenhague et ouvre la voie à un cadre mondial complet, juridiquement contraignant, en tenant compte des orientations politiques énoncées dans le document final de Copenhague. La Conférence de Cancun doit arriver à un résultat équilibré qui réponde aux préoccupations des parties et permette de fixer les progrès réalisés à ce jour. L'Union a exprimé sa préférence pour un instrument juridiquement contraignant unique qui engloberait les principaux éléments du protocole de Kyoto. Elle pourrait toutefois envisager une deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto sous plusieurs conditions. Cela devrait prendre place dans le cadre d'un arrangement plus large auquel souscriraient toutes les grandes économies, qui traduirait l'ambition, l'efficacité de l'action internationale et répondrait à la nécessité de garantir d'urgence l'intégrité environnementale. Je voudrais évoquer rapidement la préparation de la position de l'Union européenne en vue des sommets avec les États Unis, la Russie et l'Ukraine. Ce sera la première fois que la préparation des sommets avec les partenaires clés de l'Union sera discutée au niveau des chefs d'État et de gouvernement, en ligne avec les conclusions du Conseil européen du 16 septembre dernier. L'idée est que les chefs d'État et de gouvernement puissent avoir un débat ouvert sur les enjeux principaux de nos relations avec nos partenaires. Sans vouloir préjuger de ce débat, laissez moi vous entretenir quelques instants des sujets clés de ces prochains sommets. Il sera sûrement important de focaliser le sommet avec les États Unis sur quelques sujets clés. De manière générale, il devra marquer un renforcement de la coopération transatlantique, vecteur fondamental de l'élaboration de solutions efficaces aux défis communs auxquels nous sommes confrontés. Aussi, au lendemain du sommet du G20, le sommet Europe États Unis constituera une opportunité importante pour prendre acte de ces résultats et développer une approche commune sur plusieurs sujets économiques d'actualité. Nous devrions aussi chercher à développer une approche commune à l'égard des économies émergentes. Le sommet devrait aussi, espérons le en tout cas, permettre de relancer le Conseil économique transatlantique en en faisant un forum économique allant bien au delà de questions purement réglementaires. Le Conseil pourrait étudier de manière utile comment répondre à la crise et promouvoir la croissance, l'emploi, sur base d'un mandat renforcé. Nous entendons également utiliser le sommet pour préparer Cancun, nous attendons évidemment un signal positif important de la part de nos partenaires américains. Enfin des questions de politique étrangère importantes seront également à l'ordre du jour, notamment en ce qui concerne le Soudan ou encore l'Iran. En ce qui concerne le sommet avec l'Ukraine, un autre débat est prévu cet après midi avec la haute représentante, et vous me permettrez de m'abstenir donc d'en dire beaucoup plus ce matin. Au sommet avec la Russie, l'Union européenne entend exprimer son plein soutien au partenariat pour la modernisation qui permettra de renforcer notre coopération dans tous les domaines, notamment dans les domaines clés comme l'innovation et l'énergie.